L'Union européenne a gardé les positions qu'elle avait à Copenhague, et je pense qu'il faut être prudent dans la manière avec laquelle, aujourd'hui, nous nous engageons pour ne pas galvauder les positions et les orientations que nous pourrions prendre à Cancun dans un mois.